Wysoka Przedstawiciel, byliśmy zaskoczeni gwałtownością zmian, które nastąpiły w Afryce Północnej, a w tej chwili jesteśmy z kolei zaskoczeni, że tam, gdzie staraliśmy się wesprzeć te ruchy, pojawiają się zjawiska przemocy.

Ta społeczność różnymi kanałami próbuje do nas dotrzeć i mówić o tym, co się tam dzieje.

zdjęcia jest tu tylko 30 młodych dziewczyn, które zginęły i nie wiadomo, gdzie są.

Ale mamy też do czynienia z tą ostatnią masakrą, która potwierdza, że tamtejsza sytuacja pogarsza się wobec tych mniejszości. A z drugiej strony jesteśmy tuż przed wyborami, które mają się tam odbyć i jesteśmy też przekonani, że odbędzie się również przygotowanie nowej konstytucji.

Jeżeli mamy je wspierać, to powinniśmy je wspierać w taki sposób, aby standardy dotyczące mniejszości, które są rodzimymi mniejszościami, również były przestrzegane. To dotyczy wszystkich tych krajów, które dzisiaj były przedmiotem omówienia Pani Wysokiej Przedstawiciel. Zgadzam się z tą opinią, że tragiczne wydarzenia nie powinny zahamować demokracji w Egipcie czy w innych krajach w tym regionie.